Elnök Úr, tisztelt Kollégák, tisztelt Biztos Asszony! Ez a jelentés történelmi jelentőségű, mert az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét az EU 2010 ben ratifikálta, elsőként az ENSZ különböző egyezményei közül. 2015 ben elérkeztünk oda, hogy a fogyatékossággal élők jogainak bizottsága erőteljes javaslatokat tartalmazó záró következtetéseket küldött meg az EU számára. Ma pedig az Európai Parlament vitázik és szavaz erről a témáról. Az Európai Néppárt képviseletében kiválóan együtt tudtam működni a jelentéstevő asszonnyal. A jelentés rámutat, hogy a CRPD alapelveinek köre jóval tágabb, mint a hátrányos megkülönböztetés kérdése. A digitális technikák fontosságára szeretném felhívni a figyelmet, mivel azok, beleértve a segítő technológiákat is, megkönnyítik a fogyatékossággal élő személyek számára a társadalmi beilleszkedést. Sajnálom, hogy Európában a fogyatékossággal élő személyek aránytalanul nagy csoportjának nincs még internet hozzáférése, és emiatt információtól, illetve lehetőségektől esnek el. A fogyatékossággal élő személyek, különösen a nők körében kiugróan magas a munkanélküliség aránya, ezért túl kell lépni a védett foglalkoztatás keretein, és olyan foglalkoztatási feltételeket kell teremteni a fogyatékossággal élők számára, ami bevezeti őket a nyílt munkaerőpiacra. Végül az oktatásról meggyőződésem, hogy az esélyegyenlőség csak akkor érhető el, hogyha az oktatás minden szintjén, beleértve a különböző oktatási és képzési típusokat, és az egész életen át tartó tanulást is, tehát minden területen biztosítani kell az inkluzív oktatás feltételeit. Hogyha ezeket biztosítjuk, akkor valóban érzékelhető lesz a változás.